Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim! Številne novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so bile v parlamentarno proceduro vložene ničkolikokrat. Nekatere izključno z namenom implementacije ustavne odločbe iz leta dva tisoč štirinajst, ki jo poslanske skupine razumejo skoraj vsaka po svoje. Nekatere pa so bile vložene na podlagi širšega razmisleka in razvojnega koncepta, ki je poleg ustavne odločbe naslavljal tudi zagato današnjega časa. In ta zagata je - kako z namenom spodbujanja kvalitetnega javnega šolstva pravično razkleniti javno in zasebno šolstvo, zasebni pobudi pa v duhu svobodnega izobraževanja podeliti dobrodošlo mesto, ki dopolnjuje in bogati šolski prostor. Da ne bo pomote. To je seveda omogočal predlog zakona iz prejšnjega mandata, ki ga je pripravila bivša ministrica za izobraževanje. Pretirana politična vkopanost in nesoglasja so žal žal rezultirala v tem, da predlog na koncu ni bil sprejet. Širše politične volje, drage državljanke in državljani, za uresničitev odločbe ustavnega sodišča, preprosto ni bilo. Ni je bilo. Ideološki in konceptualni okopi so bili enostavno pregloboki. In to izključno iz razloga, ker se zdi, da je za politični ustroj etabliranih strank ta zagata še vedno preveč priročna in prisotna. Pa osvetlimo nekoliko spomin za nazaj, da bomo lažje razumeli, kje smo danes. Ustavno sodišče je leta dva tisoč štirinajst odločilo, da pravica do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah od države ne zahteva, naj financira tudi izvajanje razširjenih programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese. Je pa potrebno v celoti financirati obvezni del programa, saj je ta enotno določen po svoji vsebini za vse izvajalce. O tem govori petindvajseta točka izreka ustavne odločbe. Ustavno sodišče je s tem pač samo - vede ali nevede - postavilo ločnico med obveznim in razširjenim programom. Različne so pa, žal, interpretacije, kje ta programa iskati in kaj je njuna vsebina. Zakon o osnovni šoli bo pravi odgovor na to vprašanje. Zakonodajno-pravna služba je že večkrat povedala, da je rešitev, s katero smo želeli odpraviti različen obseg financiranja obveznega dela programov na zasebnih šolah skladna z odločbo ustavnega sodišča. To je več kot jasno razvidno tudi iz njenega zadnjega mnenja z dne drugi enajsti dva tisoč osemnajst. Tam piše, da odločbe ni mogoče izvršiti le na način, da se zagotovi polno financiranje celotnega programa. To bi namreč obsegalo tako polno financiranje obveznega dela programa, ki je bilo predmet ustavne presoje, in tudi polno financiranje razširjenega programa, o čemer pa ustavno sodišče leta dva tisoč štirinajst ni odločalo. Ravno to pa danes, že petič po vrsti, predlagajo kolegi iz SDS. In hkrati v isti sapi pozabljajo, da njihova rešitev ne bi popolnoma odpravila zatrjevano diskriminacijo. Zasebne šole bi za polno financiran program staršem še vedno lahko zaračunavale šolnino, saj bi jim to omogočal veljavni zakon. A je to pravično? Kar pa nas danes dodatno razveseljuje je to, da je minister za izobraževanje odločneje stopil na stran reševanja problema. Od prvotnih izjav, da reševanje tega vprašanja ne sodi med njegove prioritete, danes slišimo, da je potrebno reševati vsako odločbo ustavnega sodišča, da bo deloval tako, kot mu bo koalicija naročila, in da ima pripravljene vsaj tri modele rešitev. Lahko smo zadovoljni, da ima gospod Pikalo v funkciji ministra odgovoren in odgovornejši pristop do reševanja odločbe ustavnega sodišča kot ga je imel pred tem. Zato, spoštovani minister, kolegice in kolegi poslanci, SMC še vedno ima politično voljo, da to vprašanje končno razrešimo, četudi je morda kdo mnenja, da te volje ni in da je niti ne bo. Časovna dimenzija nastanka posameznih odločb pa je za nas nepomembna, saj bi potem morali najprej v letu tisoč devetsto osemindevetdeset v Ankaran in razrešiti najstarejšo še neuresničeno odločbo in potem po časovnici nastanka odločb naprej. S tem argumentom se v SMC zelo težko poistovetimo. V poslanski skupini SMC bomo v prihodnje pri vprašanju financiranja zasebnih šol podpirali vse tiste rešitve, ki so in bodo ustavno skladne. Podpirali bomo tudi vse ostale rešitve, ki bodo naslavljale vidike zagotavljanja večje kakovosti obeh delov našega izobraževanja, javnega in zasebnega. Predlogi rešitev so pravzaprav na dlani, vprašanje pa je, če bo za to tudi tokrat dovolj politične volje. To bo zagotovo razvidno že iz današnje razprave. V poslanski skupini SMC smo trdno prepričani, da je glede te teme politična odgovornost na vseh, popolnoma vseh poslankah in poslancih državnega zbora. Priložnost, da bi jo rešili, smo že imeli. In četudi je bila zapravljena, nas odgovornost k reševanju odločbe ne odvezuje tudi v prihodnje. Mi v SMC bomo pri tem v okvirih, ki jih je postavilo ustavno sodišče s koalicijo konstruktivno sodelovali še naprej. Hvala lepa.